Nicméně navrhuje pouze kosmetické změny, které ve skutečnosti žádné zvýšení transparentnosti ani posílení veřejného zájmu na ochraně zdraví nepřinesou. Podle Evropské komise bude totiž i nadále možné odmítnout uveřejnit vědecké údaje a například studie v souvislosti s povolením pro geneticky modifikované organismy poukazem na nutnost ochrany práv duševního vlastnictví či obchodních zájmů.